con las quince personas kurdas que en estos momentos mantienen una huelga de hambre aquí en Estrasburgo, en relación con la situación del Sáhara Occidental, en relación con la situación de Gaza y de los territorios ocupados y en relación con tantas otras situaciones en las que deberíamos sentir realmente

Pero, sobre todo, en una cuestión que señala el señor Howitt en su excelente informe, como es la participación de la sociedad civil y los mecanismos de participación en las negociaciones de acuerdos comerciales en relación con el derecho a la consulta previa, libre e informada, por ejemplo, de los pueblos indígenas.